Quiero decir alto y claro que la Unión Europea sigue y debe seguir comprometida fuertemente con el multilateralismo, ejerciendo una función de liderazgo y de puente entre los diferentes socios de la OMC en todas las negociaciones. No es tiempo de lamentaciones. Ha llegado el momento de exigir a todos los miembros de la Organización la inmediata ratificación e implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y también ha llegado el momento de exigir que se impliquen y se comprometan en concluir una larga, demasiado larga, Ronda de Doha y en la hoja de ruta que deberá seguirse después de la Conferencia de Nairobi.

Para ello, creo y comparto con la Comisaria que es preciso que algunos socios acerquen posiciones para reducir las distorsiones en el comercio de productos agrícolas y las subvenciones a la exportación que las economías emergentes efectivamente ejerzan su respectiva cuota de responsabilidad en función de su nivel de desarrollo y de su implicación en el comercio internacional